Signora Presidente, onorevoli colleghi, come gruppo ECR sosterremo la proposta di risoluzione comune perché tutti gli Stati membri dell'Unione europea sono danneggiati dai dazi statunitensi e le aziende agroalimentari sono le più danneggiate in assoluto. Ma per amore della verità due cose vanno dette e sottolineate.

Purtroppo a rimetterci sono soprattutto gli agricoltori, gli allevatori, i produttori italiani ed europei. Per questo chiediamo delle compensazioni concrete e immediate nei loro confronti.